le Commissaire et rendre hommage à nos quatre rapporteurs. Si nous votons les deux rapports d'initiative demain, nous prendrons les moyens de conclure sans doute avec le Conseil avant la fin de cette législature, ce qui permettra d'éviter l'inertie que nous avons connue en 2014 et en 2015 et également de réduire la tyrannie du juste retour. Cela étant, mes chers collègues, je pense que nous devons garder une marge de flexibilité. Nous voyons combien il a été difficile, pendant l'exécution du cadre financier pluriannuel actuel, de faire face à certaines situations de crise.

Nous devons nous préparer à assumer collectivement ces enjeux car nous avons des biens communs européens à défendre et il est évident qu'un certain nombre d'États, à l'échelon national, n'ont aujourd'hui plus les moyens de faire face à ces défis.

1,3. Une puissance mondiale européenne avec un budget de 1,3 ne va pas faire frémir les États continents, pas plus que les multinationales du numérique ou de la financiarisation. Donc, il devrait être possible de transférer des dépenses qui étaient engagées au plan national, pour les mettre à disposition du budget européen et là, Monsieur le Commissaire, vous aurez le moyen de démontrer ce qu'est la valeur ajoutée européenne parce que nous serons plus efficaces en mettant des moyens nationaux au budget européen. Nous démontrerons que nous pouvons accroître le budget européen sans augmenter globalement la dépense publique en Europe.